Spoštovani poslanci! Hvala lepa za možnost razprave v tem državnem zboru. Vesel sem res konstruktivne razprave, ne glede na to, kdo je razpravljal razpravljal. Kajti lahko bi bilo v preteklosti morda kakšne hujše besede so padale, ki bi lahko okarakterizirali kot tudi kršenje kakšnih drugačnih pravic kot samo manjšinskih. Ne glede na to, glejte, bilo je ogromno povedanega, ogromno pobud je bilo podanih. Jaz se, krasna ideja, ki je dala gospa poslanka Žibertova. Mi bomo sodelovali v taki neformalni skupini. Jaz osebno bom sodeloval, če je potrebno. Poznam stvari, stvari, katere so govorili nekateri poslanci, poznam osebno, ker že dolgo to temo spremljam, in ta tema se ne veže samo na manjšinske manjšinske manjšinske težave oziroma pravice, ampak kot veste, ne, da manjšinske pravice so bile predhodnice človekovih pravic, a ne. Tako da te zadeve so, ne, so povezane med sabo. Ne glede na to bom izpostavil samo nekatera dejstva, ki ki jih morda niste vi v opozorili oziroma niste jih videli oziroma prebrali v našem poročilu. Naše poročilo je dejansko - ne gre za to, da se nekatere zadeve dokončno urejene, kajti mi delamo z ljudmi. Spreminjati ljudi pomeni spreminjati samega sebe in potem se lahko drugi ob tebi spreminjajo. In če v tem širšem kontekstu izpostavim tudi vašo debato, sem začutil v vaši razpravi, da nekateri opažate težave na lokalni ravni, to pomeni, da se je potrebno vprašati o samem sebi in potem o drugih, ki živijo ob tebi. Se pravi, ne govoriti o stereotipih, ampak o sprejemanju. Ne govoriti o sovražnosti, ampak o prijateljstvu. Skratka, tukaj, tukaj vidim, da na lokalni ravni je potrebno še veliko postoriti. Glejte, nekateri ste danes omenjali - ker se v Ljubljani tega ne zavedate. Spoštovani poslanci, toliko, kot sem sam na terenu z ljudmi, z Romi, v nekaterih naseljih, ki ste jih danes omenjali, sem bil večkrat, da ne rečem desetkrat ali večkrat. Vse probleme, ki ste jih vi izpostavljali, jih poznam osebno. Škocjan. Smo rešili. Delno rešili. Velik zalogaj čaka. Ne bom rekel, kako smo rešili, ker vem, da kamere so tukaj, ampak smo rešili nekatere stvari. Ampak ponovno poudarjam, karkoli bom povedal - mi spreminjamo ljudi. Kar je proces - v spremembah. Izpostavljali ste, prva - bom vzel po sklopih, kar je kolega Bakovič zelo dobro povedal. In bom, usmeril se bom na bivanjske razmere. Kolega Bakovič kot podžupan Kočevja je bil tudi član medresorske delovne skupine, ki je delovala v sklopu Ministrstva za okolje in prostor. Leto in pol trdega dela. Morda se ti rezultati ne vidijo. Ker se pač en stavek napiše v poročilu, da je bila oblikovana delovna skupina in seveda ta delovna skupina je prišla s konkretnimi izsledki. Tam so bili prisotni predstavniki lokalnih skupnosti. Tudi iz občine Krško, vaša podžupanja je bila del te medresorske delovne skupine. Iz Kočevja. Iz Novega mesta. V Novem mestu - samo za intermezzo - ogromen napredek, ki ga je prejšnja vlada vložila s tremi milijoni in se dogaja znotraj naselja Žabjek. Tam se dela kot multidisciplinarni tim, se dela z ljudmi in seveda hkrati se ureja tudi infrastruktura. Če ni celostnega pristopa, potem tudi sprememb ne bomo opazili. Ampak tukaj gre za, bi rekel, majhne korake, ki pa so, ko se sreča s posameznimi družinami, so prisotni. Da se vrnem nazaj na to medresorsko delovno skupino. To je pripravljen en fantastični dokument, kjer je osem konkretnih ukrepov v zaključku omenjenega dokumenta. Ki je zelo ekspliciten. Kjer je potrebno zadevo samo še finančno ovrednotiti in jo začeti implementirati implementirati. V tem ta dokument je trenutno še v medresorskem usklajevanju, dokončnem medresorskem usklajevanju, s katerim bo potem se seznanila tudi Vlada Republike Slovenije in seveda na osnovi tega si želim, da bi bil konkreten sklep Vlade - in tukaj dam besedo, da bom stal za tem - da bi prišlo do konkretizacije in implementacije. In tukaj se zbirajo podatki - ampak ne podatki tako, da razpolagamo z njimi v javnosti, ker veste, da na na osnovi pripadnosti je prepovedano v Sloveniji zbirati podatke. Ampak jih lahko zbiramo v drugačnih oblikah. In ta delovna skupina se je srečala s horizontalno temo. Ko smo odprli bivanjske razmere, so se se začele pojavljati vprašanja izobraževanja, vprašanja sociale, vprašanja - katerekoli sklope je kolega Bakovič prej naštel. In ta vprašanja so se odpirala. In s temi vprašanji se je ta delovna skupina dejansko tudi srečevala in seveda vas tudi vas zdaj tukaj kot pristojne, kot politični zbor, prosim tudi za politično podporo, ko se bo ta dokument tudi sprejemal in morebiti tudi že imate idejo za kakšno konkretno obravnavo na vaših matičnih komisijah. Torej, velik napredek morda, ker ni bil vpisan tukaj, vidim, ker kajti tukaj so bila narejena analiza vseh naselij, romskih naselij, legalnih in nelegalnih naselij, in tukaj je bilo tudi vpis in seveda, s temi podatki ne operiramo v javnosti, ampak delovna skupina jih je imela in je na tej osnovi tudi pripravila omenjene, omenjene ukrepe. Potem gremo na drugo področje. Izobraževanje. Glejte, na izobraževanju ste videli, da je ogromno ukrepov bilo narejenih, ogromno ukrepov se izvaja tako v šolskih okoliših kot tudi v samih naseljih. V sama naselja so šla tako imenovani izobraževalni inkubatorji, ki so po posameznih naseljih, kjer se večnamenski centri, kjer prihajajo različni, različni predstavniki različnih služb, da se ukvarjajo tako z otroki, v popoldanskem delu potekajo izobraževalni programi in pa seveda tudi socialni delavci, ki se tam srečujejo s posameznimi problemi, skratka, na teh segmentih je dejansko se veliko dela, ampak ponovno poudarjam, delamo z ljudmi. Če se ljudi ne spreminjajo, potem morda tudi ukrepi izgledajo, kot da so mrtva črka na papirju. Potem aktivna politika zaposlovanja. Ponovno, podatki niso bili jasni, ampak podatki se zbirajo samo v primeru, ko se posameznik tako ali drugače opredeli in se lahko potem tudi v evidenci vodi in te s temi podatki, po vsej verjetnosti ste tudi vi razpolagali, ko ste dobili odgovore od od posameznih ministrstev. To je velik izziv, ki nas čaka, kot ste tudi sami ugotovili, da je, da to ni vrednota romske skupnosti biti zaposlen in nekateri problemi, ki ste jih tukaj tudi ven ven izpostavljali danes, so dejansko vpijoči. Ko postane to vrednota neke skupnosti, potem je o tem lažje razpravljati. Zelo velik poudarek morda, je bilo danes premalo izpostavljeno, je in tukaj smo na uradu za narodnosti naredili velik preboj, je pribeg mladoletnic v škodljiva okolja. Tukaj dejansko z obstoječo zakonodajo v Sloveniji tega ne moremo več tolerirati in tukaj smo dejansko imeli ogromno posvetov, prizadevamo si, da bi prišlo do neke vrste protokola, sodelovanja med posameznimi organi, od policije do sodstva do z centra za socialno delo, izobraževalnih ustanov in na tem področju dejansko smo odprli tako imenovano tabu temo in tukaj romska skupnost samo, ortisti, ki so, bi rekel, organizacija ali krovna organizacija sveta romske skupnosti sodeluje in taka dejanja dobesedno tudi obsoja. Tukaj je skladno s slovensko zakonodajo, so ta so te stvari nedopustne in na tem bomo še naprej insistirali in seveda zahtevali tudi odgovornost romske skupnosti. Kar se tiče strategije, posebne strategije, kot ste jo tudi vi omenili, da bi rabili posebno strategijo. Glejte, danes smo govorili o Ustavi in enem zakonu. Ne. Tukaj je še Ustava, romski zakon kot krovni, izpeljava določbe petinšestdesetega člena Ustave Republike Slovenije, plus še šestnajst področnih zakonov, ki urejajo temo o romski skupnosti. O tem se premalo sprašujemo in posamezna ministrstva imajo posamezne strategije, tako na področju izobraževanja, zaposlovanja in tako dalje, ki ti kjer, kjer so na nek način tudi že sistemsko ti ukrepi umeščeni skladno s področno zakonodajo. Jih lahko preberete, ker so tudi naštete noter v poročilu. Kar se tiče getoizacije. Mi nismo za getoizacijo romskih naselij, da se ponovnoma vrnem nazaj. Glejte, ampak tisto, kar si mi prizadevamo, in tukaj je ministrstvo za gospodarstvo ne glede na razpise, kot ste jih tudi danes pravilno sami ugotovili, je dalo ogromno milijonov je bilo razpisanih, ampak tukaj ne gre za reševanje individualnih problemov, kar bi morda nekdo tudi želel, individualno reševati težave je res problematično in tukaj bi rabili veliko pomoč lokalni skupnosti, ki je pa včasih dejansko tudi odpove. Ti infrastrukturni razpisi kot takšni smo poskušali tudi na pobudo lokalni skupnosti podati, ampak dejstvo je, da se ti da da je na Ministrstvu za gospodarstvo bil odgovor, da vztrajajo za enkrat na razpisih za reševanje romske osnovne infrastrukture. Ampak to ne pomeni, da mi podpiramo getoizacijo, ne, ni res, mi poskušamo urediti bivanjske razmere tam, kjer je v tem trenutku ljudje živijo in jih je potrebno spraviti na, bi rekel, dostojen nivo - od tam naprej je potrebno spodbujati ljudi, da gredo ven iz naselja in da grejo v integracijo v celotno celotno družbo in tukaj je država dejansko zavezana, kajti zavedati se je potrebno, da ti ljudje so v štartu v, bi rekel, ne istem položaju, imajo nižjo štartno pozicijo, če hočete, in zaradi tega je nujno država potrebna, da tem ljudem pomaga, da pridejo vsaj na isti nivo in da od tam naprej potem štartajo v širšo družbo. Jaz mislim da, nekaj je bilo tudi omenjenega glede prekrškov in tako dalje. Jaz lahko v v imenu Urada za narodnosti povem, da odlično sodelujemo s policijo, tako recimo na Dolenjskem, če hočete, ali kjerkoli drugje, policija je zelo močno tudi navzoča v romskih naseljih, stalno potekajo informacije in seveda tudi policija se aktivno vklaplja tudi v izvajanje različnih programov, ki so znotraj tega današnjega poročila tudi navedene. Tako da jaz tukaj pravim: policija dela skladno s svojimi pristojnostmi in je zelo aktivna in ima pozitivno konotacijo tudi pri urejanju omenjenih težav, s katerimi se romska skupnost srečuje. Morda na toliko na kratko, da se še dotaknem in s tem bom tudi zaključil. Glejte, mi smo dali v evalvacijo in evalvacija se tudi končuje, bi rekel, tudi nacionalnega programa ukrepov za Rome iz za preteklo leto. Ta evalvacija bo narejena, na osnovi te evalvacije bomo poskušali tudi spremeniti nekatere ukrepe, kajti ta dokument, če gre za dokument dva sedemnajst dva enaindvajset, to ni rigiden dokument, to je dokument, ki je odprte narave in ga lahko tudi potem posodabljamo, in ko bo ta evalvacija narejena, vam zagotavljam, da bo potrebno na področjih, kjer se bo pokazalo tudi nekatere ukrepe, ki so zdaj zapisani, spremeniti in jih morda narediti bolj človeške. Naslednji korak, ki ga je potrebno narediti, je novela zakona. Govorimo o noveli zakona, tako da ne bi se tukaj zdaj sprenevedali. Bila je vložena, prišlo je do ... In tukaj je kolega Jani dobro povedal celotno zgodovino, je ne bom ponavljal, o noveli zakona. In naj tukaj samo pridam, varuhinji ste dvignili status in s tem ste ji dali tudi možnost in to je bil prvi zakon, v katerega se je varuhinja v štartu vključila v pripravo in spremembo Zakona o romski skupnosti, in v tistem delu, kjer nas je že desetletja, so nas mednarodne institucije opozarjale in pa seveda tudi varuhinja in druge nevladne organizacije, smo upoštevali tudi njihove predloge in jih in jih vnesli tudi v korpus novele Zakona o romski skupnosti. Tako da zakon, novela zakona je pripravljena in seveda če bo danes vaš zbor tudi sprejel to v smislu tega priporočila, lahko mi kot vlada potem tudi začnemo postopek in seveda v damo n to novelo zakona v proceduro in lahko ta bi rekel, ta proces normalno tudi steče. Naj poudarim, ogromno je bilo usklajevanja z lokalnimi skupnostmi, mi smo glede novele zakona, romska skupnost, tako kot je razdrobljena, je bila zraven na dveh sejah in smo besedilo potem tudi uskladili, tako da jaz, ko včasih slišim nekatere posameznike, ki sem jih danes tudi omenil v svojem uvodniku, so lahko tudi prepreka za izvajanje nekaterih konkretnih ukrepov, zaradi tega, ker nekateri posamezniki gledajo zgolj za zn sami nase in ne na celotno skupnost, o kateri mi danes govorimo in je, bi rekel, zelo problematična. In zaradi tega, ko slišim take stvari, se včasih malo začudim, ker mislim, da je bil zakon dejansko usklajen z vsemi romskimi skupnostmi - uporabil sem množino, zaradi tega ker imamo različne predstavnike v mestih in na in tako imenovane romske skupnosti, kjer živijo po občinah na teritoriju, kjer že dlje časa prebivajo. Skratka, ta zakon ali pa novela zakona je dejansko bila dvakrat usklajevana, bi rekel, s celotno s celotnimi romskimi skupnostmi in tako in to je bil tudi korak, da smo to ta to novelo zakona potem tudi dali v proceduro in seveda smo odprti za še nadaljnje vaše vzgibe in pa priporočila, ki jih boste podali, tako da tega se ne bojimo oziroma se veselimo, da začnemo to da zakon gre v proceduro in da naredimo na tem področju tudi korak naprej. In seveda se zavedam tudi vaših opozoril, da zakoni in pa zakonske določbe ne bodo rešile teh težav. Seveda ne. Kot sem rekel, in s tem bom tudi zaključil. Delamo z ljudmi in ko spreminjamo sebe, lahko spreminjamo ljudi okoli sebe. Hvala lepa.